Ne alternativní investiční fondy, ale nejrůznější regulace jsou tedy hlavní příčinou toho, co dnes ještě přísnější regulací řešíme. Kapitál má schopnost reagovat pružně a je velmi mobilní. Nezastaví jej státní zásahy a budou li regulace příliš tvrdé, vytlačí tento segment finančních služeb buďto mimo prostor Evropské unie, nebo si sám najde nové, dosud neregulované formy. S jistotou lze říci, že materiál, o kterém diskutujeme, snad reaguje na minulost, ale riziko budoucí krize nesnižuje. Nicméně pan Gauzès a jeho přátelé odvedli, myslím, dobrou práci.